virðulegi forseti ég flyt hér þingsályktunartillögu um stofnun hofsjökulsþjóðgarðs þetta er þó tillaga sem hefur verið flutt áður bæði á hundrað fertugasta og hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi í bæði skiptin af háttvirtum fyrrverandi þingmanni guðfríði lilju grétarsdóttur með meðflutningi nokkurra annarra þingmanna flutningsmenn tillögunnar eru auk mín allir háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og tillagan er hér endurflutt með þeirri breytingu að við afmörkun væntanlegs þjóðgarðs verði tekið mið af þeim forsendum fyrir vernd náttúrufars og menningarminja sem liggja til grundvallar þingsályktun um vernd og orkunýtingu landsvæða rammaáætlun sem var samþykkt á alþingi fjórtánda janúar tvö þúsund og

í báðum tilvikum eru þau landsvæði afmörkuð sem eiga að njóta friðunar og varðveitast þá til framtíðar með öllum sínum eiginleikum afmörkuð eru þau landsvæði sem enginn hefur vald til að spilla eða leggja undir starfsemi sína en þegar þjóðgarður á í hlut skal jafnframt tryggja aðgang almennings að svæðinu og gefa fólki kost á að njóta þar náttúru og sögu með þeim hætti að ekki valdi spjöllum þessi umræða er að sjálfsögðu ekki ný af nálinni og það má segja að hugmyndin um stofnun hofsjökulsþjóðgarðs hafi fyrst komið upp þegar á miðjum tíunda áratug liðinnar aldar það var til að mynda á árinu nítján hundruð níutíu og átta sem þáverandi háttvirtur þingmaður hjörleifur guttormsson flutti þingsályktunartillögu sem kvað á um stofnun fjögurra þjóðgarða á miðhálendinu

vatnajökulsþjóðgarða sú tillaga var endurflutt á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi og leiddi svo til ályktunar alþingis árið nítján hundruð níutíu og níu um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs það fór í kjölfarið fram mjög umfangsmikil og vönduð vinna og það má segja að hún hafi eiginlega niðurstaða hennar voru svo lögin frá tvö þúsund og sjö um vatnajökulsþjóðgarð og þá var þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð vorið tvö þúsund og átta það var auðvitað gríðarlega stórt og mikilvægt skref sem ég held að allir háttvirtir þingmenn þá og nú geti verið mjög stoltir af að sjá í raun og veru þá vinnu hvernig hún varð að veruleika og hvernig sá þjóðgarður blómstrar í dag það er auðvitað umhugsunarefni þegar við erum að horfa upp á jökla sem eru að hopa um land allt

hér er sem sagt verið að leggja til að halda þessu verkefni áfram ef svo má að orði komast og leggja það til að umhverfis og auðlindaráðherra verði falið að vinna að því í samvinnu þá við skipulagsyfirvöld og hugsanlega rétthafa að stofna hofsjökulsþjóðgarð sem hafi þá innan sinna marka hofsjökul og aðliggjandi

og eins og við vitum er hofsjökull þriðji stærsti jökull landsins í honum er risastór ísfyllt askja og hofsjökull yrði þá í raun og veru miðja þessa þjóðgarðs það er mjög mikilvægt að vandað verði til þeirrar vinnu eins og gert var á sínum tíma með vatnajökulsþjóðgarð þannig að allir sem tengjast þessum aðliggjandi svæðum komi að stofnun þjóðgarðsins og náin samvinna verði höfð við heimamenn

einstökum náttúrufyrirbærum sem þarna eru ég ætla ekki að gera það ég held kannski að þar sé best bara að fólk kynni sér mál og skoði þau en það er ekki nokkur spurning að ef þessi þjóðgarður yrði stofnaður væri það mjög mikilvægt skref í náttúruvernd á íslandi þar með yrði þessu umhverfi þessari landslagsheild sem þarna er lyft á verðskuldaðan stall og að mínu viti þegar við horfum einmitt upp á þær breytingar sem kunna að verða á landslagi þarna til framtíðar gríðarlega mikilvægt að við setjum ákveðna stefnu í þessum málum eins og ég nefndi hér áðan er allur þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á þessu máli við leggjum á það töluverða áherslu að vinna þessu máli fylgi og í tillögunni felst eins og ég lýsti hér sem sagt að ráðherra verði falið að vinna að þessu máli í samráði við alla rétta aðila kynni alþingi stöðu málsins fyrir lok vorþings tvö þúsund og fjórtán og það yrði stefnt að formlegri stofnun þjóðgarðsins tvö þúsund og fimmtán þar þarf auðvitað margt að taka með ég nefndi hér áðan samráð en ég vil líka nefna bara viðmið alþjóðanáttúruverndarsamtakanna um þjóðgarða og önnur verndarsvæði sem voru höfð til hliðsjónar í vatnajökulsþjóðgarði ég held líka að það skipti máli að horfa til þess að þetta getur orðið mikið aðdráttarafl fyrir alla þá ferðamenn sem hingað koma við höfum margoft rætt það hér á alþingi að það skipti máli að fjölga þeim svæðum sem ferðamenn geta heimsótt enda er ágangur ferðamanna á ýmis náttúruleg svæði orðinn mjög mikill það skiptir máli að við setjum okkur ákveðna stefnu í þeim efnum og þar eru auðvitað jöklarnir gríðarlegt aðdráttarafl í október tvö þúsund og ellefu vil ég nefna var gerð skoðanakönnun fyrir náttúruverndarsamtök sem leiddi í ljós að víðtækur stuðningur er við stofnun þjóðgarðs á miðhálendi íslands fimmtíu og sex prósent aðspurðra voru hlynnt slíkum þjóðgarði sautján komma átta prósent andvíg og tuttugu og sex komma tvö prósent tóku ekki afstöðu það sem var áhugavert líka var að sjá að samkvæmt þessari könnun sem capacent gallup gerði átti hugmyndin stuðning meðal kjósenda allra stjórnmálaflokka meðal allra aldurshópa og um land allt það er auðvitað umhugsunarefni þegar við ræðum hér að þetta gæti auðvitað verið eitt af þeim málum sem hægt væri að fá víðtæka sátt um á alþingi og ég vona svo sannarlega að það verði til þess að þetta verði vel skoðað ég legg það til virðulegi forseti að málinu verði vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar að lokinni þessari umræðu og ég þykist viss um að þar verði góð og málefnaleg umræða og vonandi